ástæðan er vitanlega sú að möguleikar á hvalveiðum og hvalveiðar er ein af þeim greinum sem íslendingar hafa haft atvinnu af í býsna langan tíma og hefur fylgt þjóðinni mjög lengi persónulega hef ég nú talið sjálfsagt að nýta þessar afurðir með skynsömum hætti eins og aðrar og ég þekki ekki hvalveiðar á íslandi öðruvísi heldur en að þær hafi verið gerðar með mjög ábyrgðarfullum hætti og í rauninni náttúran notið vafans í því það er vitanlega eðlilegt að þeir sem eru í ferðaþjónustu og stunda hvalaskoðun hafi áhyggjur af þessu enda er þetta ég er hins vegar þeirrar skoðunar að það sé vel hægt að samræma þetta

ég hefði því talið að það væri mjög mikilvægt það sjónarmið íslands að þetta sé gert með sjálfbærum hætti það er þær hvalveiðar sem eru stundaðar með sjálfbærum hætti séu kynntar vel erlendis og kynntar þeim sem hingað koma sem ferðamenn kynntar í þeim ríkjum þar sem eru uppi efasemdir að hvalveiðar séu skynsamlegar yfirleitt því ber ég fram hér fyrirspurn til hæstvirts ráðherra sem hljóðar svo hvernig hyggst ráðuneytið kynna á alþjóðavettvangi áhrif íslands í sjálfbærum veiðum á hval nú þegar veiðitímabilið er að hefjast ég taldi mjög mikilvægt að fá upplýsingar um það hvort ráðuneytið hyggist beita sér fyrir sérstakri kynningu með einhverjum hætti og þá hvernig að því verði staðið og síðan fannst mér rökrétt að spyrja í framhaldinu af því hvort ráðherra styddi áframhaldandi hvalveiðar í atvinnuskyni og þá væri í viðtali vísað til þess að sá stuðningur muni byggja væntanlega á því að við séum að gera þetta með ábyrgum hætti og þær séu sjálfbærar þessar veiðar ég ætlast ekki til að hæstvirtur ráðherra lýsi neinu öðru yfir hér en mér þætti gaman og forvitnilegt að fá að vita það hvernig og hvort hafi verið farið í eitthvað sérstakt átak varðandi kynningu á okkar sjónarmiðum og eins